Señor presidente, creo que es muy oportuno que hoy nos encontremos aquí, en el Parlamento Europeo, para recordar y subrayar nuestro apoyo absoluto al proceso de paz. Lo hacemos ahora que iniciamos la legislatura lo hacemos ahora que la alta representante ha estado en Colombia, enviando este mensaje, reforzando este mensaje y lo hacemos ahora también porque vemos con preocupación cosas que están pasando en Colombia dificultades en la aplicación de los acuerdos de paz y pasos hacia atrás que algunos quieren dar con la vuelta a la violencia. Queremos poner luz sobre las dificultades en la aplicación de un proceso muy complejo, algo que reconocemos la necesidad de otorgar seguridad a los líderes sociales en el país

la necesidad de la restitución de tierras y de poner en marcha también la justicia transicional, un elemento central de los acuerdos de paz. Para ello tiene nuestro apoyo el Gobierno de Colombia, pero necesitamos dar pasos hacia adelante y recordar a la sociedad colombiana que este camino, largo y complejo, no tiene marcha atrás.